frú forseti allir á austfjörðum voru að vonast eftir lítilli og sætri hundrað tuttugu þúsund tonna álverksmiðju sagði háttvirtur þingmaður reyk n kolbrún halldórsdóttir mér þótti þetta sætt og fallegt hjá henni að rifja þetta upp er náttúrulega vísað til drauma hjörleifs guttormssonar þegar hann var iðnaðarráðherra við munum eftir því þegar gunnar thoroddsen var að beita sér fyrir blönduvirkjun dró hjörleifur guttormsson lappirnar vegna þess að hann vildi virkja jökulárnar fyrir austan hann hugsaði sér að virkja við eyjabakka og síðan yrði fjörutíu kílómetra langur skurður norður alla heiði þetta var framtíðarsýn hjörleifs guttormssonar

rafmagn fyrir einni einustu ljósaperu kommar austur þar í hjaltastaðaþinghá voru svo ákafir að þeir voru farnir að rækta aspir fyrir kísilmálmverksmiðjuna á reyðarfirði ef við á hinn bóginn rifjum upp það sem háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir sagði hér fyrrverandi borgarstjóri var til dæmis athyglisvert að hún talaði um að íslendingar skiptust í virkjanaher og verndarher þeir eru kannski verndarherinn sem eru búnir að standa að virkjun um alla hellisheiði fyrir álver hér á stór reykjavíkursvæðinu er það verndarherinn sem veitti ábyrgð reykjavíkurborgar fyrir að ráðast í kárahnjúkavirkjun eða er fyrrverandi borgarstjóri stikkfrí eftir hann fer út stólnum vill hann ekki bera ábyrgð á sínum gerðum er eitthvað að marka það sem háttvirtur þingmaður segir um þessi efni ég tók ekki betur eftir en svo að frambjóðandi samfylkingarinnar til formanns hjá sambandi íslenskra sveitarfélaga hafi verið sá mikli virkjunarmaður smári geirsson þó var óhjákvæmilegt að skilja ræðu háttvirts þingmanns ingibjargar sólrúnar gísladóttur öðru vísi en svo að hvert einasta orð væri kinnhestur á smára geirsson fyrir hans afstöðu í stóriðjumálum og hans staðfestu í stóriðjumálum ég sé að háttvirtur þingmaður brosir en hún sagði hér áðan að sjávarbyggðunum væri að blæða út og ríkisstjórnin flýtti sér af því það yrðu kosningar til að ráðast í álverið ef sjávarbyggðunum var að blæða út var þá ekki ástæða til að grípa í taumana og byggja upp nýjan rekstur eru þetta ekki einmitt rök fyrir því að

ég held að við eigum að skilja að á bak við virkjunaráform íslendinga fyrr og síðar við getum farið aftur í elliðaárnar við getum farið hvert sem við viljum við getum farið í sogið er einmitt þetta að skapa atvinnu fyrir fólkið það sé atvinnuskapandi þegar þessi flokkar sem vilja kenna sig við verkalýðshreyfinguna vinstri grænir og samfylking gera lítið úr því að verið er að byggja upp atvinnu á landsbyggðinni þá er nú langt gengið vil ég segja ef þessa tvo flokka varðar ekkert um atvinnuna halda menn til dæmis að lúðvík jósefsson norðfirðingur hafi á sínum tíma lagt lítið upp úr því sem var atvinnubyggjandi halda menn það auðvitað snúast stjórnmál landsbyggðarþingmanna um það framar öðru að tryggja fólki vinnu það er á bak við þessa virkjun og það er á bak við okkar ákvarðanir það er rangt að halda fram að við séum á móti náttúruvernd sem viljum nýta landsins kosti það er fullkomlega rangt það er hálfbroslegt að sjá menn hreykja sér hér og þykjast vera einhverjir meiri náttúruverndarmenn en aðrir hér í salnum ég veit ekki um og skal ekki um það segja hvort einhverjir aðrir hafi vakað fleiri sumarnætur en ég úti það má vera að það sé einhver hér inni sem það hefur gert ég skal ekki fara að deila um það en ljóst er að við erum náttúruverndarmenn sem ólumst upp með náttúrunni hér vorum í sveit og unnum við hafið og höfum verið hér út um allar trissur það var líka eftirtektarvert annað það var afstaða þessara tveggja kvenna háttvirtur þingmaður ingibjargar sólrúnar gísladóttur og kolbrúnar halldórsdóttur háttvirts þingmanns til skýrslu gríms björnssonar háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir lagði mikið upp úr henni og sagði að henni hefði verið haldið leyndri fyrir þingmenn aftur sagði háttvirtir þingmenn kolbrún halldórsdóttir að við skyldum ekki gera of mikið úr skýrslunni því sem þar kæmi fram hefði komið fram áður verst er að háttvirtur þingmaður helgi hjörvar má ekki tala hér í þessari umræðu vegna þess að hann fékk skýrsluna í hendur haustið tvö þúsund og tvö áður en nokkur bindandi samningur hafði verið gerður um kárahnjúkavirkjun þessum háttvirtum þingmanni var í lófa lagið að sýna borgarstjóra háttvirtur þingmaður ingibjörgu sólrúnu gísladóttur skýrsluna en það gerði hann ekki eða hvað var kannski háttvirtur þingmaður á þeim tíma búinn að sjá skýrsluna ég sá hana ekki en á hinn bóginn háttvirtur þingmaður í jarðvegsfræði með tilliti til bygginga og nam á miklu jarðskjálftasvæði hann sagði mér að það hefði verið farið nákvæmlega í gegnum þessi atriði í þeim nefndum sem hann var í hér á alþingi á sínum tíma hann ber meira skynbragð á þetta en ýmsir aðrir en fyrir liggur

ekki til alþingis ef sá sem skýrsluna skrifaði gerði það í sínum einkatíma hann átti auðvitað að senda alþingismönnum skýrsluna sjálfur að senda ekki hæstvirtur iðnaðarráðherra skýrsluna hann ætlaði hana alþingismönnum og átti þá að senda alþingismönnum það er við engan að saka nema hann sjálfan ef menn skrifa vitlausa addressu á sitt bréf þá fer bréfið auðvitað ekki á réttan stað en þetta er ekkert flókið jóhann ársælsson það var eitt annað sem mér þótti athyglisvert hér sem háttvirtur þingmaður kolbrún halldórsdóttir sagði við vildum fara aðra leið í atvinnumálum austfirðinga við hverjir skyldi háttvirtur þingmaður ekki hafa sagt þingmönnum kjördæmisins í hans flokki frá þessu steingrími j sigfússyni og þuríði backman þau hafa ekki bent á neina aðra leið sem máli skiptir í sambandi við atvinnumál austfirðinga hver er sú leið hér talar á eftir steingrímur j sigfússon það væri nú fróðlegt að hann gerði grein fyrir því sem flokkssystir hans sagði hér að hann hefði viljað fara aðra leið í atvinnumálum austfirðinga hvar hefur örlað á því ég ætla ekki að fara að rifja upp einhverja fjallagrasamjólk en það munar ekki um þessa leið sem þessi flokkur talar um vegna þess að hún er engin

háttvirtur þingmaður steingrímur j sigfússon greip hér fram í áðan og var að tala um að ríkisstjórnin bæri ábyrgðina ríkisstjórnin bar ábyrgðina og brást við en steingrímur j sigfússon var á sínum tíma ráðherra á þeim tíma var það á stefnu ríkisstjórnarinnar að byggja álver og fara í stórvirkjanir að sjálfsögðu en hvernig var ástandið þegar hann hrökklaðist úr ráðherrastól hér blasti við stórfellt atvinnuleysi lífskjör allra í landinu versnuðu hvert einasta ár sem hann var ráðherra hvert einasta ár sem háttvirtur þingmaður var ráðherra

sprakk þá vegna þess að vinstri menn komu sér saman um að mynda ríkisstjórn en þeim gekk nú ekki vel steingrímur það er nú ekki mikið sem eftir háttvirtan þingmann liggur